Důraz na používání většího množství výrobků ze dřeva přinese oživení dřevozpracujícího průmyslu, což bude mít nepochybně pozitivní vliv i na tvorbu pracovních míst. Zároveň se však obávám, aby požadavek na zvětšení objemu uhlíku vázaného v lesích neměl negativní dopad na kvalitu porostů a celkově i na hospodaření v lesích.